háttvirtum þingmanni ég skil þetta mæta vel það er nefnilega þannig að eigið fé bankanna var ekki reitt fram þeir voru ekki fjármagnaðir fyrr en á grundvelli samninganna þá þegar lá fyrir að kröfuhafarnir stefndu að því að reiða fram féð og mynda eigið fé bankanna þannig að eign ríkisins var aldrei nema þetta litla sem ríkið lagði inn í raun og veru það var að vísu tímabundið

máls átti ríkið í raun og veru aldrei bankana menn verða að hafa í huga að það sem gerist er það að þegar neyðarlögin eru sett og innlendu umsvifin í bankakerfinu eru flutt yfir í nýja banka eru fluttar ríflegar eignir á móti til þess að ekki væri verið að brjóta lög og hafa fé af kröfuhöfum varð að jafna reikningana þannig að það stæðust á eignir og skuldir um það snerust hinar flóknu samningaviðræður um bankana síðan hitt að það varð að leggja bönkunum til nýtt eigið fé því það varekki hægt að mynda það með mismun á eignum og skuldum sem fluttar voru yfir því það hefði verið haft rangt við þetta eigið fé kemur nú frá kröfuhöfunum þannig að þeir fjármagna bankana frá byrjun bókhaldslega er þetta þannig að það er frá fyrsta degi þegar þeir urðu til eftir setningu neyðarlaganna í október sem þeir eru í uppgjörinu í eigu hinna erlendu eigenda eða innlendu og erlendu eigenda á bak við skilanefndir bankanna já eignarhald á bönkum skiptir miklu máli ég geri ekki lítið úr því þar er ég sammála háttvirtum þingmanni að við þurfum að fara vandlega yfir það hvaða regluverk við setjum í þeim efnum ég væri tilbúinn til að ganga eins langt og nokkur kostur er miðað við evrópsk lög og reglur að aðskilja eignarhald fjárfestingarbanka og viðskiptabankastarfsemi ég barðist fyrir því hér á þingi í mörg ár og að setja reglur um dreift eignarhald